Skazanie trójki wietnamskich blogerów na wieloletnie kary więzienia za prowadzenie kampanii na rzecz wolności prasy i rozwoju demokracji świadczą o tym, jak wielkim problemem w Wietnamie jest przestrzeganie praw człowieka oraz zapewnienie transparentności działania jego władz. Sądowe procesy oraz kary więzienia stosowane wobec pokojowych działaczy politycznych za rzekome prowadzenie propagandy zmierzającej do obalenia rządu wskazują na to, że wietnamskie władze nie zamierzają pozwolić swoim obywatelom na korzystanie z wolności słowa i podstawowych praw demokracji.